Nach dem Misstrauensvotum gestern in Athen mit dem Ergebnis, das wir kennen, titelte die Bildzeitung in Deutschland Griechenpapa hat überlebt Europa atmet auf. Also ich muss sagen, ich habe mich auch über das Ergebnis dieser Abstimmung gefreut, aber zum Aufatmen ist es mir noch deutlich zu früh. Es kommt nämlich jetzt darauf an, dass in der nächsten Woche das große Sparpaket durchkommt.

Und selbst dann können wir noch lange nicht aufatmen.

Ich sage das aber auch ganz deutlich Die Menschen in den Ländern, aus denen die meiste Hilfe kommt, brauchen auch ein Licht am Ende des Tunnels. Die haben das Gefühl, sie geben und geben und geben, und das hört nicht auf.

Deswegen ist es ganz wichtig, ja, Privatisierungen durchzuführen, ja, diese verkrustete Wirtschaft aufzubrechen, zu liberalisieren. Deswegen ist es richtig, dass wir den Schuldenabbau der öffentlichen Hand in Griechenland entschieden vorantreiben und unterstützen. Es muss sein, dass die Demokratie sich dem anschließt. Das ist absolut unverantwortlich, was da passiert von Herrn Samaras. Es ist aber auch richtig, dass wir zum Beispiel für Investitionen Bürgschaften ausgeben. Es ist richtig, dass wir die ungenutzten EU Mittel, lieber Herr Kommissionspräsident, vorziehen und den Griechen, zur Verfügung stellen, denn von mehr Wachstum profitieren letztlich nicht nur die Griechen sondern ganz Europa. Wenn wir ein wenig nach vorn schauen ist eine Sache auch wichtig Der Stabilitäts und Wachstumspakt muss gestärkt werden. Wir müssen zukünftige Krisen verhindern.

Das versteht kein normaler Bürger, was das eigentlich bedeutet. Ganz klar, entweder der Stabilitätspakt hat dieses komische technische Ding, das ich gerade erwähnt habe, dann hat der Stabilitäts und Wachstumspakt Zähne, oder eben er hat es nicht.

Die umgekehrte qualifizierte Mehrheit in der präventiven Phase des Stabilitätspakts ist für uns absolut entscheidend. Lieber Herr Barroso, ich freue mich ausdrücklich, dass Sie hier noch einmal klargestellt haben, dass die Kommission das ganz genauso sieht. Ich würde mir große Unterstützung aus diesem Haus für dieses Projekt wünschen.